Komise v posledních letech činí řadu kroků vedoucích ke zlepšení právní regulace a já osobně jí v tom velmi fandím. I přesto, že mnohdy na vlastní oči vidím, že ne vždy se jí to daří, jak bych si přál. Občas mám v této ctihodné instituci pocit, že pravá hemisféra vidí obsah better regulation diametrálně odlišně od hemisféry levé. Rád bych také vyzdvihnul výsledky práce skupiny nezávislých zúčastněných stran na nejvyšší úrovni pro snižování administrativní zátěže, kterou vede Edmund Stoiber.

A to s výzvou o navýšení počtu pracovníků výboru Komise pro posuzování dopadů. Dle mého názoru bychom se raději měli zamyslet, jak Komisi v této záležitosti pomoci. A to například tím, že v rámci současných kapacit bychom zde v Evropském parlamentu zřídili výbor pro odstraňovaní byrokratické zátěže, který by v rámci své činnosti posuzoval hodnocení dopadů, stejně tak jako by posuzoval snižování administrativní zátěže předložených právních norem. Činnost takového výboru by Komisi ulehčila její nelehký úkol, aniž by se to projevilo na provozní výdajové stránce Parlamentu.